A keresztényi értékrend szerint nem lehet elfogadni a kábítószerekhez való hozzáférés liberalizálását, de komoly erkölcsi problémát vet fel az eutanázia kérdése is. Az emberi jogok helyzete Európában sem problémamentes, ahogy ezt a biztos asszony is többször hangsúlyozta.

Nyilván probléma az Alapjogi Chartában foglalt jogok általános hozzáférhetősége. Nem tisztázott például az a kérdés sem, hogyan lehet számon kérni az alapjogokat az diszkrimináció elleni irányelvek alkalmazásakor? Úgy tűnik, nem használtunk ki minden eszközt ennek a létező mechanizmusnak az alkalmazására a jogorvoslás terén, de az is vitatható, hogy valóban szükség van e új mechanizmusokra. Sajnálatos, hogy ezek az éves jelentések nem koncentrálnak olyan témákra, ahol valóban szükség lenne arra, hogy Európa odafigyeljen a fejleményekre, legyen az az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés, a magánélethez való jog, vagy a nemzeti kisebbségek helyzete és jogállása. Nyilván probléma a kettős mérce kérdése is a nemzeti kisebbségek jogait a csatlakozó országok kötelesek tiszteletben tartani, a tagországokat erre semmi sem kötelezi. Így az Unió bővítése során azt látjuk, hogy a csatlakozás után a nemzeti kisebbségek helyzete ahelyett hogy javulna, inkább romlik. Az úgynevezett koppenhágai dilemmát előbb utóbb fel kell oldani. A nemzeti kisebbségek helyzete nem múlhat csupán a többség hullámzó jóindulatán. A javasolt koppenhágai mechanizmus azonban több kétséget is támaszt, többek közt azt a valós veszélyt rejti, hogy az emberi jogok könnyen a politikai csatározások áldozatává válhatnak. Sok területen határozottabb előrelépést vártunk el a tagállamoktól, és nagyon örülök, hogy a biztos asszony megemlítette az emberkereskedelemről szóló irányelvet, amelyet sajnálatos módon a tagállamok egy része ez idáig még át sem vett.